Signor Presidente, onorevoli colleghi, da quando siamo qui, siamo stati chiamati tante volte populisti e di solito si dice che i populisti sono quelli che sono contro la scienza. Allora anch'io voglio fare riferimento alle conclusioni della relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, che è l'organismo credo più autorevole per esprimersi su questi temi. Primo, dicono che bisogna dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 secondo, bisogna azzerare le emissioni nette entro il 2050 terzo, dobbiamo ridurre drasticamente la domanda di energia dell'industria, dei trasporti e degli edifici. Se non facciamo queste cose al più presto sarà catastrofe climatica già nei prossimi dieci o venti anni. Quindi il pianeta sta andando a sbattere e in quest'Aula, purtroppo, si parla sempre dei populisti. Qui c'è bisogno di prendere decisioni coraggiose, c'è bisogno di prendere decisioni globali ed epocali per salvare il pianeta, e invece si sentono sempre le solite parole.